Dat blijkt vandaag heel duidelijk in Laos.

De Democratische Volksrepubliek Laos verdraagt geen kritiek, laat opposanten verdwijnen, onderdrukt religieuze minderheden en hanteert het wapen van de censuur voor media en internet. En heel speciaal vragen we aandacht voor het lot van drie moedige mensen mevrouw Thammavong en de heren Phimmasone en Chaithad. Ze zijn veroordeeld tot lange celstraffen en hoge geldboetes, omdat ze de problemen in het land aankaarten en willen aanpakken en omdat ze dromen van een betere toekomst voor de volgende generaties. Kritische stemmen horen niet thuis in de gevangenis. We roepen de Laotiaanse regering dan ook op om hen onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten en de verplichtingen die voortkomen uit internationale mensenrechtenverdragen, na te leven.